Doamnă președintă, pentru cine avea îndoieli că Putin este un dictator, are răspunsul în această lege. Cui îi este dedicată această lege și de ce a fost adoptată acum? Răspunsul este simplu celor care promovează, în Federația Rusă, același set de valori pe care Uniunea noastră este clădită. De cine se teme Putin în Federația Rusă atunci când discută despre democrație, despre libertatea de exprimare, despre drepturi fundamentale? Ceea ce se întâmplă acum trebuie să ne îngrijoreze și reprezintă un semnal de alarmă pentru noi, pentru europeni, pentru că profesorii vizați, jurnaliștii vizați, liderii de opinie din Federația Rusă care nu gândesc ca Putin reprezintă o amenințare pentru Statul său.